virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sex tvö þúsund um mat á umhverfisáhrifum með síðari breytingum í frumvarpi þessu er lögð til breyting á gildandi lögum um mat á umhverfisáhrifum en tilgangur breytingarinnar er að koma til móts við athugasemdir esa er varðar innleiðingu íslands á einstökum ákvæðum tilskipunar áttatíu og fimm þrjú hundruð þrjátíu og sjö e b e markmiðið með frumvarpinu er að uppfylla ákvæði tilskipunarinnar og koma til móts við athugasemdir esa ásamt því að gera einstakar lagfæringar á lögunum sem þörf er talin á í ljósi reynslunnar frumvarpið mun hafa þau áhrif að í grundvallaratriðum að fleiri framkvæmdir þarf að tilkynna til skipulagsstofnunar til ákvörðunar um mat á umhverfisáhrifum en umhverfisráðuneytinu bárust athugasemdir esa með bréfi í febrúar tvö þúsund og tíu þar er vísað til þess að í ljósi dómsniðurstöðu evrópudómstólsins í máli c tvö hundruð fimmtíu og fimm núll átta hafi esa ákveðið að hefja skoðun á innleiðingu e e s og efta ríkjanna á

esa gerði athugasemdir við innleiðingu tilskipunarinnar í lög um mat á umhverfisáhrifum númer hundrað og sex tvö þúsund að mati esa uppfyllir ísland ekki ákvæði tilskipunarinnar hvað varðar viðmið þau sem fram koma í fyrsta og öðrum viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum fjalla athugasemdirnar um þau viðmiðunarmörk framkvæmda er varða stærð og staðsetningu framkvæmdanna sem er að finna í ákvæðum fyrstu og öðrum viðauka núgildandi laga enn fremur gerir esa athugasemd við orðalag nokkurra annarra ákvæða viðaukanna evrópudómstóllinn hefur fjallað um ákvæði tilskipunar áttatíu og fimm þrjú hundruð þrjátíu og sjö e b e í nokkrum dómum sínum og var túlkun evrópudómstólsins á tilskipuninni skoðuð og tekið mið af niðurstöðu dómstólsins í þeim málum við vinnslu frumvarpsins helstu nýmæli í frumvarpinu eru þau að gerð er tillaga um að framkvæmdir þær sem eru þegar matsskyldar samkvæmt fimmtu grein laganna og tilkynningarskylda til ákvörðunar um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt sjöttu grein laganna verði flokkaðar í þrjá flokka flokka a b og c í flokk a falla þær framkvæmdir sem eru matsskyldar samkvæmt núgildandi lögum og finna má í fyrsta viðauka laganna í flokki b er að finna þær framkvæmdir sem kunna að vera háðar að mati á umhverfisáhrifum samkvæmt núgildandi lögum og falla undir öðrum viðauka þannig að viðbótin er flokkur c þar sem eru þær framkvæmdir sem áður hafa fallið utan viðmiðunarmarka sem tilgreindar eru í öðrum viðauka og nauðsynlegt þykir í ljósi athugasemda esa að bæta við gildandi lög lagt er til að í stað þriggja viðauka og hér erum við að tala um frekari formsatriði heldur en innihalds verði tveir viðaukar í fyrsta viðauka verða tilgreindar þær framkvæmdir sem falla í a b og c flokk og í öðrum viðauka er að finna ákvæða þau sem eru í þriðja viðauka núgildandi laga með viðbótum gerðar eru breytingar á einstökum ákvæðum viðaukanna til að þær falli betur að ákvæðum tilskipunarinnar en einnig þótti ástæða til að gera orðalag skýrara á nokkrum stöðum gerð er tillaga að breyttri og gagnsærri uppsetningu fyrsta viðauka þar sem framkvæmdir samkvæmt núgildandi fyrstu og öðrum viðauka eru númeraðar og skyldar framkvæmdir er flokkaðar saman og tilgreint hvort viðkomandi framkvæmd falli undir a b eða c flokk í frumvarpinu er gerð tillaga um mismunandi málsmeðferð hvers flokks framkvæmda um sig varðandi matsskyldar framkvæmdir sem er að finna í fyrsta viðauka og gerð er tillaga um að falli í flokk a þá verður um óbreytta málsmeðferð að ræða frá núgildandi lögum og hvað varðar þær framkvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt núgildandi öðrum viðauka og gerð er tillaga um að falli í flokk b verður einnig um óbreytta málsmeðferð að ræða þannig að enn ræðum við um þá breytingu sem frumvarpið fjallar um það er fyrir þær framkvæmdir sem núna falla utan viðmiðunarmarka laganna það er núgildandi laga og gerð er tillaga um að verði tilkynningarskyldar og falli í flokk b er í frumvarpi þessu gerð tillaga um einfaldari málsmeðferð en lagt er til varðandi þær framkvæmdir sem falla í flokk b þetta er með það að markmiði að breytingin sé sem minnst íþyngjandi markmið einfaldari málsmeðferðar er að stytta þann tíma sem það tekur skipulagsstofnun að taka ákvörðun um matsskyldu gerðar verða vægari kröfur til framkvæmdaraðila um skil á gögnum með tilkynningu framkvæmdar í flokki c til skipulagsstofnunar enn fremur styttri tímafrestir fyrir skipulagsstofnun til að taka ákvörðun um matsskyldu og verður skipulagsstofnun heimilt en ekki skylt að leita umsagna talið er að með framangreindum breytingum sem hér hafa verið reifaðar verði kröfur tilskipunarinnar uppfylltar og komið að öllu leyti til móts við fram komnar athugasemdir esa virðulegur forseti eins og hér kemur fram er hér fyrst og fremst um að ræða tæknilega breytingu á lögum um mat á umhverfisáhrifum sem þó hefur í för með sér breytingar á starfsumhverfi framkvæmdaraðila viðs mæli frumvarpsins hefur verið leitast við að þær breytingar valdi sem minnstum truflunum

laganna um mat á umhverfisáhrifum eins og lagt hefur verið til og hef að öðru leyti rakið meginefni frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar til úrvinnslu